Panie Przewodniczący! Uważam, że nie wolno zmieniać reguł w trakcie gry, kiedy zostały one ustalone, podważa to zasadę stabilności i pewności obrotu gospodarczego, który jest przecież ważną wartością, która powinna być uznawana również przez Komisję Europejską. Nie wspomnę też o tym, że ceny prądu, energii elektrycznej w Europie są już dwukrotnie wyższe niż np. w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc już o gospodarkach krajów rozwijających się. I my przegrywamy w tej konkurencji, nasza gospodarka przegrywa. To się kończy tym, że tracimy miejsca pracy.

To wszystko jest rezultatem wysokich cen energii.

Niestety, wzrost cen energii, jaki spowoduje ta decyzja, przyczyni się do jeszcze większego osłabienia gospodarki europejskiej i jeszcze większych zwolnień.